Het impliceert voor mijn fractie een eerlijkere fiscaliteit. Het wegwerken van belastingontduiking en ontwijking intern binnen de Europese Unie, maar natuurlijk ook een gemeenschappelijke strategie van de Europese Unie naar derde landen toe.